Tout d'abord, concernant la question du portefeuille Changement climatique, ou plutôt Action dans le domaine climatique, je vois cette compétence comme très importante.

Un portefeuille sera consacré à la justice et aux droits fondamentaux, l'autre aux affaires intérieures.

Évidemment, je souhaite discuter de la délimitation exacte avec les commissaires concernés, mais je peux déjà vous indiquer que je souhaite que le commissaire ou la commissaire à la justice et aux droits fondamentaux prête une attention particulière à l'élimination des obstacles que rencontrent les citoyens européens quand ils exercent leurs droits.